Monsieur le Président, chers collègues, le groupe PPE attend du prochain Conseil européen qu'il mette un terme à la trop longue période d'incertitude sur les institutions européennes et qu'il donne l'élan nécessaire à la mise en place de la nouvelle Commission, mais aussi du président du Conseil stable et du haut représentant prévu par le traité de Lisbonne. Le Conseil surtout devra prendre les mesures nécessaires pour amplifier la reprise de la croissance et pour mettre l'Europe dans les meilleures positions pour créer des emplois, car la crise perdurera tant que la cohésion sociale ne sera pas rétablie. Sur les institutions tout d'abord, je voudrais rappeler qu'avec la décision du président polonais d'apposer sa signature au bas du Traité, ce sont tous les pays, sauf un, qui ont dégagé la voie pour que l'Europe puisse enfin aller de l'avant sans perdre de temps.

En revanche, mon groupe déplore que le président tchèque, alors que son parlement a adopté tel quel le traité de Lisbonne, ait mis sur la table un nouveau prétexte pour reporter sa signature, car chacun sait bien que ce n'est qu'un prétexte. Je regrette que d'autres pays lui emboîtent le pas pour demander à leur tour des assurances sur tel ou tel aspect du Traité. Il ne faut pas céder à la tentation d'ouvrir la boîte de Pandore, et je félicite la Présidence de l'avoir dit clairement. Le groupe PPE attend du Conseil européen qu'il indique clairement que l'Union européenne n'acceptera pas de manœuvre dilatoire. Tous les peuples, directement ou indirectement, ont soutenu le Traité et maintenant il faut avancer. Chacun sait que tant que le débat public européen sera monopolisé par la question institutionnelle et tant que l'Europe ne disposera pas des instruments nécessaires à une prise de décision à la fois démocratique et efficace, les vrais enjeux politiques, économiques, sociaux, écologiques, ne seront pas traités avec la rapidité et le sérieux nécessaires.

Notre Parlement doit pouvoir procéder aux auditions des futurs commissaires au plus vite et il doit pouvoir se prononcer si possible avant la fin de l'année sur tous les postes à pourvoir à la Commission, comme au Conseil. Le groupe PPE attend aussi du Conseil européen des orientations claires sur la politique économique, tirant les conclusions du sommet du G20 à Pittsburgh, qui a donné lieu à des résultats mitigés et nous voyons déjà, dans la presse, que ça recommence comme si rien ne s'était passé. L'Europe doit tout faire pour permettre à ses entreprises de renouer avec un niveau d'activité suffisant pour recruter mais aussi pour investir dans la recherche. L'Europe doit tout faire aussi pour s'assurer d'un environnement commercial équitable. Enfin, j'attends du Conseil européen, sur le climat, une stratégie adaptée à la situation, c'est à dire à la faiblesse des engagements de nos partenaires à ce jour, à moins de deux mois de Copenhague. Je pose clairement la question quelle pression allons nous exercer sur les États Unis, sur la Chine et sur tous les pays émergents?

Autant je me félicite que l'Europe soit pionnière sur ce sujet, autant elle ne saurait être la seule à faire les efforts nécessaires pour combattre le réchauffement de la planète. Il ne reste que 50 jours avant le sommet de Copenhague, 50 jours c'est peu, mais c'est suffisant si l'on sait être assez convaincant, et je vous demande donc, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, de nous dire comment vous comptez employer ces 50 jours. Monsieur le Président, chers collègues, le Conseil européen d'octobre sera un moment clé et il montrera, ou non, que l'Europe a conscience de l'urgence d'agir sur l'économie, le social, et de dépasser le cap des querelles institutionnelles.